Dieser jährliche Menschenrechtsbericht ist ein sehr gutes Dokument, um die verschiedensten Projekte der EU im Bereich der Menschenrechtsförderung darzustellen. Ich denke, unsere Region ist weltweit führend darin, sich auch in internationalen Gremien für eine Stärkung und Fortschreibung des Menschenrechtsschutzes einzusetzen. Und für uns im Parlament ist er natürlich das zentrale Dokument, auf das wir uns beziehen, wenn wir Ihre Arbeit, die des EAS und die der Kommission nachhalten wollen, wie es mit der Umsetzung steht, welche Themen besser bearbeitet werden sollen usw. Ich möchte darauf aber heute nicht eingehen. Wir werden ja im Parlament einen umfassenden Bericht erarbeiten, der vor allem auch diesen Jahresbericht kommentiert. Rückblickend auf das vergangene Jahr und die EU Menschenrechtspolitik treibt mich vor allem aber die Sorge um, dass wir mit den tiefgreifenden Änderungen in der Flüchtlingspolitik von einer humanitären, menschenrechtlich vertretbaren Flüchtlingspolitik abgerückt sind. Das Primat der Abschottung, das Anliegen, so viele Schutzsuchende wie möglich und so schnell wie möglich wieder aus der EU abzuschieben, ist ein treibendes Motiv geworden. So taugt der Pakt mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan nicht als Vorlage für eine menschenrechtskonforme Flüchtlingspolitik. Und dennoch soll zukünftig nach diesem Vorbild auch mit Staaten wie Äthiopien oder Libyen kooperiert werden. Die EU ist dafür gerügt worden von Menschenrechtsexperten bei den Vereinten Nationen, vom Europarat. Europäische und internationale Menschenrechts und Flüchtlingsorganisationen haben eindrucksvoll an die EU appelliert, vom Primat der Flüchtlingsabwehr Abstand zu nehmen bisher ohne Erfolg. Es macht mich traurig und sehr nachdenklich, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten im Bereich des Menschenrechtsschutzes an Glaubwürdigkeit verloren haben. Und ich warne vor einem weiteren Vertrauensverlust. Wir brauchen eine kohärente und konsequente Menschenrechtspolitik in der Außen und in der Innenpolitik der EU. Frau Mogherini, Sie haben in Ihren Ausführungen eben gesagt, Sie müssen die Menschenrechtsschutzbemühungen entlang der Route für Migranten und Flüchtlinge verstärken. Ja, dringend sogar!